Madame la Présidente, Madame la Commissaire, je voudrais saluer l'initiative de la Commission sur les compétences. Les compétences sont aujourd'hui l'élément clé pour répondre aux profondes mutations que connaît l'Europe et qui se traduisent par une polarisation des emplois avec, d'un côté, des emplois très qualifiés et créatifs et, de l'autre, des emplois peu qualifiés. Je crois que l'enjeu est vraiment de permettre à tous les Européens d'avoir un niveau de compétence qui se traduise par un savoir, un savoir faire, mais aussi un savoir être en phase avec les besoins des entreprises. Dans ce sens, je crois que nous devons tout faire pour favoriser la formation par l'apprentissage, qui doit être développé mais aussi revalorisé, quel que soit le niveau d'études et que ce soit en formation initiale ou en formation continue.

Dans ce sens, une plateforme d'information sur les compétences pourrait être un premier pas, mais il faudrait aussi un accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi et, en particulier, des plus fragiles, qui n'ont pas forcément les compétences pour s'en sortir avec une plateforme numérique. Madame la Commissaire, je voudrais saluer votre engagement, mais surtout insister sur la nécessité que les États membres s'engagent dans ce sens.